Se vorbește foarte mult de societatea bazată pe cunoaștere, dar mă întreb dacă acest concept nu a devenit doar o sintagmă cu succes mediatic. Cred că se vorbește prea puțin despre competențe în acest context și prea mult despre acumularea de cunoștințe. Dacă faceți un sondaj printre studenți, veți vedea că scrierea de eseuri a devenit o practică bazată pe niște rețete de umplere a spațiului cerut de profesori. Sunt cei care vor trebui să se implice într un mediu economic în care rețetele succesului nu mai sunt garantate. Cred că nu doar mediul de afaceri se va restructura profund ca urmare a survenirii crizei economice și financiare, ci și universitățile, care vor trebui să treacă prin transformări pentru a se adapta la un mediu aflat în continuă schimbare și care presupune dobândirea de competențe, nu numai de cunoștințe.